góðir landsmenn það er óvefengjanleg staðreynd að við blasir mikill vandi í íslensku efnahagslífi og í íslensku samfélagi verðbólga komin í þrettán prósent og á uppleið samdráttur í ýmsum atvinnugreinum geigvænlegur viðskiptahalli og skuldir þjóðarbúsins meiri en dæmi eru um þetta eru staðreyndir sem verður ekki umflúið að horfast í augu við það er líka staðreynd að gjaldmiðill okkar á í vanda og þar með allt okkar fjármála og efnahagskerfi vextir eru himinháir og fyrirsjáanlegt er að kaupmáttur fari rýrnandi við finnum kulið af aðsteðjandi kreppu vandinn er mikill og að mestu leyti er hann heimabakaður ekki að öllu leyti stórfelldar hækkanir á matvöru og olíu og skjálftahrina í heimi fjármála er ekki öll af íslenskri rót þegar á heildina er litið getum við þó sjálfum okkur um kennt en eins mótsagnakennt og það hljómar má finna sóknarfæri í sjálfskaparvítunum því að það sem runnið er undan rótum okkar sjálfra getum við hugsanlega lagfært ekki allt óafturkræfir minnisvarðar eru því miður allt of margir frá umliðnum árum það hefur verið hlutskipti vinstri hreyfingarinnar græns framboðs undanfarin tvö kjörtímabil og nú einnig á því þriðja að vera í stjórnarandstöðu það er ekki alltaf auðvelt betra er að sitja við stýrið en að reyna með fortölum að hafa áhrif á aksturslagið nokkuð sem við höfum þó reynt að gera gagnvart fyrri ríkisstjórnum og einnig þeirri sem nú situr það er þegar hún hefur verið stödd á landinu eða skyldu menn nokkuð vera búnir að gleyma varnaðarorðum okkar þegar fjármálakerfið var einkavætt á einu bretti ég trúi ekki öðru en einhvern rámi í umræðuna um að óheft og skefjalaus stóriðjustefna mundi valda ruðningi í atvinnulífinu auka viðskiptahallann gera gjaldmiðilinn óstöðugan keyra upp vexti og þrengja þannig að heimilum og atvinnurekstri þá var ekki hlustað og þegar við lögðum fram frumvarp um að aðgreining yrði gerð á milli viðskiptabanka og fjárfestingarsjóða var það fellt hér í þinginu nú tala margir einmitt um nauðsyn þessa ríkisstjórnin hefur nú setið eða eigum við að segja heldur sofið í eitt ár það sem hún helst hefur haft til málanna að leggja er hve óheppin hún hafi verið allt öðrum að kenna því miður er það svo að nú þegar hún virðist vera að vakna af sínum þyrnirósarsvefni gerir hún það með andfælum skelfingu lostin vegna þeirrar stöðu sem hún segir að kúrekarnir í bankageiranum hafi komið sér og okkur öllum í í stað þess að greina stöðuna rétt virðist eiga að láta við það eitt sitja að setja allt undir einn hatt taka risalán loka augunum og vona síðan það besta en risavaxnar lántökur án nauðsynlegs uppskurðar í efnahags og fjármálakerfinu er ráðstöfun sem lítið hjálpar getur jafnvel verið varasöm ef ekkert annað er að gert hið skynsamlega er að skipta upp bönkunum í þann hluta sem þjónar íslensku atvinnulífi og hinn sem er að gambla á erlendum mörkuðum um þetta hafa menn lagt fram einfaldar og skynsamlegar útfærslur í upphafi þessa þings lagði vinstri hreyfingin grænt framboð fram ítarlegar og efnismiklar tillögur um fyrirbyggjandi ráðstafanir og skref sem stíga mætti til að styrkja undirstöður efnahagslífsins nú er svo komið í þjóðfélaginu að krafist er aðgerða þeim fjölgar sem tala um þjóðarsátt og ég tek undir það að á slíkri sátt er nú lífsnauðsyn sameiginlegu átaki þjóðarinnar allrar í þjóðarsátt hljóta allir að þurfa að leggja fram eftir getu það þýðir að þeir sem hafa meira þurfa að gefa meira eftir ríkisstjórnin vill að verkalýðshreyfingin gangi á undan með góðu fordæmi það bólar hins vegar ekki á þátttöku yfirstéttarinnar ráðherrar ríghalda í forréttindi sín og auðmennirnir hafa meiri áhyggjur af sportbílunum og þotunum en samborgurum sínum í þjóðfélaginu í vikunni sagðist einn forstjórinn þurfa að fá leyfi fyrir tvö þúsund fermetra skýli fyrir einkaþotur því að það rigndi svo mikið á þær á reykjavíkurflugvelli og fyrir sitt leyti hefur ríkisstjórnin komist að þeirri niðurstöðu að það sé og erfitt að breyta eftirlaunalögunum það má vissulega til sanns vegar færa að það er erfitt að skerða eigin kjör en það er því miður nokkuð sem almenningur á íslandi býr nú við í óðaverðbólgunni og okurvöxtunum oddvitar ríkisstjórnarinnar sögðu í sjónvarpsþætti í gær að eftirlaunamálið væri ekki á meðal mikilvægustu málanna sem þyldu enga bið möo ekki stórt mál og kannski er það bara smámál svona í þjóðhagslegu tilliti getur það verið að það skipti engu máli þótt ráðherrar hafi betri eftirlaun en allir aðrir og ferðist með einkaþotum þeir eru jú bara tólf mælast varla í fjárlögum en ég spyr er gott fordæmi nokkurn tíma smámál þótt gott fordæmi hafi engan sérstakan lið á fjárlögum vigtar það ekki síst á tímum sem allir eru beðnir að leggja af mörkum á þjóðarsáttartímum þjóðarsátt og frjálshyggja eru andstæður mér sýnist stefnan hjá forréttindastéttum þjóðfélagsins vera sú að þjóðarsátt sé fyrir almenning og frjálshyggjan fyrir efnafólkið nú þegar margt bendir til þess að þjóðin vilji bretta upp ermarnar til að vinna sig út úr vandanum flýgur ríkisstjórnin og ráðamenn um veröldina í þotum leigðum eða lánuðum allt í einu hefur birst okkur þessum þrjú hundruð þúsund manns ný stétt annars vegar auðmenn sem kemur samfélagið ekkert við virðast aldrei þurfa að leggja neitt af mörkum eða gefa eftir af sínum hagnaði og svo stjórnmálamenn sem gera lítið úr sínum eigin loforðum viðkvæðið er jafnan að efndirnar séu í farvegi spurt er af hverju á verkalýðshreyfingin að þurfa að gera kröfur um að ríkisstjórn efni sinn eigin stjórnarsáttmála af hverju eiga öryrkjar og aldraðir að þurfa að ganga eftir efndum af hverju eigu fjölmiðlar sífellt að þurfa að minna á kosningaloforðin okkur nægja ekki ferli og farvegir við þurfum dugnað við þurfum skynsemi efndir loforða og framkvæmdir við þurfum ríkisstjórn sem kann að leiða kann að taka ákvarðanir kann að tala kjark í þjóðina ríkisstjórnin er í afneitun efnafólkið er í afneitun það er ekkert að segja þau það þarf ekkert meira að gera en samt þurfum við að taka lán það er stærsta lán íslandssögunnar en samt er ekkert að það er einhver kreppa í útlöndum en ekki okkur að kenna og svo upp í næstu þotu á næsta fund á næstu ráðstefnu við sjáum

kosningar í öryggisráðið eldflaugavarnir í búlgaríu og almannatengsl fyrir nato í afganistan hvaða áherslur eru hjá auðmannastéttinni verðhækkanir á matvöru verðhækkanir á lyfjum vaxtahækkanir á húsnæðislánunum niðurfelling skatta á söluhagnaði hlutabréfa og annað frumvarp lagði ríkisstjórnin fram um að heimila lífeyrissjóðum landsmanna að setja fjórðunginn af eignum sínum fimm þúsund milljarða inn í vogunarviðskipti fjármálafyrirtækjanna er ekki komið nóg auðmenn með tekjur á við þorp úti á landi ríkisstjórn sem vill stýra heiminum því ísland sé of lítið og vilja öll vera undanþegin þjóðarsátt undanskilin herskyldu dagsins þetta lið er með nærsýni eða ilsig og verður að fá frí þótt dýrt verði að setja þessa ríkisstjórn á eftirlaun